Ich möchte das gerne als Appell des Parlaments an die hier anwesenden Kommissionsvertreter richten, dass wir diesen Teil der Interinstitutionellen Vereinbarung für außerordentlich wichtig halten.

Nicht aus bloßem Formalismus, sondern weil es bei dieser Frage um eine eminent wichtige politische Frage für die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union geht.

Sie ist von eminenter Bedeutung, aber sie ist für viele Menschen oftmals auch mit einem Gefühl der Hilflosigkeit verbunden, wenn sie den Eindruck haben, dass ihr Arbeitgeber Unstimmigkeiten in der grenzüberschreitenden gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen ausschließlich zur Verringerung der Verdienstmöglichkeiten nutzt. Und diese Menschen fühlen sich ich habe das selber in einer Reihe von Fällen hier im Grenzgebiet von Deutschland und Frankreich verfolgt, aber das ist natürlich nicht der einzige Problembereich ein Stück weit alleingelassen und hilflos. Es ist

Nichtsdestotrotz bleibt es unsere Aufgabe, dass wir diese Bürger in ihren Belangen ernst nehmen, und dazu gehört aus meiner Sicht schon, dass auch die Kommission dem die entsprechende Bedeutung beimisst. Ich hoffe, dass wir mit der neuen Kommission an dieser Stelle gemeinsam vorankommen, und bitte Sie einfach, das in der zuständigen Generaldirektion auszurichten.